Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Friede im Nahen Osten ist für Europa, für die Welt, ja für den Dialog der Kulturen von strategischer Bedeutung. Und der Friede im Nahen Osten muss eine Priorität unserer europäischen Politik sein. Israel hat das Recht, in Sicherheit zu leben, und die Bundesrepublik Deutschland sagt sogar, dass die Sicherheit Israels zur Staatsraison Deutschlands gehört.

Deswegen müssen wir schärfstens verurteilen, dass der Führer der Hamas, Chalid Maschal, gesagt hat, dass er Israel nicht anerkennen will.

Aber die andere Seite ist, dass Palästina das Recht hat, ebenso in sicheren Grenzen zu leben.

Wenn also Israel so handelt, wie es angekündigt hat, ist dies auch ein Affront gegen die große Mehrheit der Staaten der Vereinten Nationen. Wenn die Siedlungen gebaut werden, dann würde die Zwei Staaten Lösung nicht mehr möglich sein und Israel würde mit einer solchen Politik einen verhängnisvollen Weg gehen. Wir als Freunde Israels müssen unseren Freunden in Israel sagen, was wir für die Wahrheit halten. Freundschaft besteht nicht darin, dass man jemandem nach dem Munde redet, sondern dass man den Freunden gegenüber zum Ausdruck bringt, wenn man der Meinung ist, dass die Freunde einen falschen Weg gehen.